Monsieur le Président, je remercie Sophia in't Veld pour son intervention. Au moins, elle explique clairement les raisons de son vote positif, parce que, depuis le début, avec les interventions des deux grands groupes, je n'entends que des écrans de fumée. La réalité, c'est que cet accord n'est pas sensiblement différent, en tout cas sur les points principaux qui ont motivé l'opposition du Parlement européen en février.

Il n'y a toujours pas, effectivement, de droit de recours pour les citoyens européens sur le territoire américain et il y a la question très essentielle soulevée par M. Tavares sur Europol. Europol n'est pas une institution à caractère judiciaire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes, les traités. Les contrôleurs européens et nationaux pour la protection des données sont tous d'accord sur ces points essentiels. Moi, j'ai le sentiment qu'après avoir comme vous dites, Monsieur De Clerck bombé le torse, on est en train de courber l'échine, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens européens.